Alors, au crédit de cet accord, la Commission avance une baisse du commerce illégal de cigarettes on l'a entendu mais les experts de la santé, que je lis et que j'écoute, disent exactement le contraire et précisent qu'en 2012, les quatre grands du tabac ont versé environ 4 millions d'euros, soit une pacotille, 0,5 seulement du total estimé des ventes de cigarettes de contrebande. Sur le principe même de cet accord, la Commission nous dit que, juridiquement, tout serait en ordre.